Niech mi będzie wolno zacząć od stwierdzenia jest to bardzo ważny dzień naszej debaty w sprawie rozwoju praw konsumenta, specyficznego konsumenta, jakim są pasażerowie transportu kolejowego w Europie.

Chcę podkreślić wysoką gotowość do współpracy ze strony Komisji i na ręce pani komisarz Bulc złożyć podziękowania. Zacznę od tego, co Parlament może osiągnąć dzięki jutrzejszemu głosowaniu.

Drugą sprawą, szczególnie istotną i godną podkreślenia, jest zwiększenie dostępności biletów łączonych, tzw.

Chcemy także rozszerzyć zakres rozporządzenia o ochronie praw pasażerskich nie tylko na pociągi międzynarodowe i krajowe, ale także na pociągi regionalne, aby te same prawa obowiązywały w tych właśnie pociągach na terenie całej Unii Europejskiej. Jest to jedna strona medalu. Jednocześnie chcemy bardzo wyraźnie podkreślić,

Chcielibyśmy także i w tym kierunku zmierza to rozwiązanie wyrównywać szanse konkurowania i reguły konkurowania transportu kolejowego z innymi gałęziami transportu.